Madame la Présidente, effectivement cette question orale est l'occasion de mettre l'accent sur le rôle très important des partis politiques dans une société démocratique. Sans les partis politiques, toutes les aventures individuelles sont possibles et on sait malheureusement où cela peut mener. Notre démocratie européenne n'échappe pas à cette règle. Elle se doit d'accompagner les partis politiques européens représentatifs, car les financements publics sont aussi garants de l'indépendance et de la liberté des organisations. Les partis politiques sont là pour éclairer l'opinion et les médias, afin de porter les valeurs qui sont les leurs, sur les questions humaines, économiques, sociales, etc. Ils doivent avoir une activité réelle afin d'être reconnus comme légitimes. Tous ici ont évoqué Voltaire et effectivement la liberté d'expression fait partie de nos valeurs, mais fait aussi partie des éléments constitutifs de l'état de droit, mais l'état de droit est aussi garant des respects des valeurs humaines et se doit de punir les actes de haine, de racisme et d'intolérance.